De bewijslast is een lachertje en kan van het eerste tot het laatste woord weerlegd worden.

Het signaal dat vanuit dit Huis zal vertrekken, mag rechtstreeks gericht zijn aan de leider in het Kremlin.

U weet dat u symbolen niet meer kan breken. We weten ondertussen dat u een 'sterke' leider bent. U bent daardoor geliefd in uw eigen land. Maar toon nu ook dat u een 'groot' leider bent. Dat betekent grootmoedigheid tonen. U beseft ook wel dat dit conflict ons nergens toe leidt. Geef Nadia haar vrijheid terug!